În conformitate cu prevederile dreptului internațional și având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1244 din 1999, Kosovo nu poate fi considerat un stat. Sunt cinci state membre ale Uniunii care nu au recunoscut independența unilateral declarată a Kosovo. Dar Kosovo este o realitate și trebuie să o tratăm ca atare. Stabilitatea în Balcanii de Vest, regiunea cu cele mai multe șanse de a se alătura Uniunii în viitorul apropiat este vitală. De aceea, Uniunea trebuie să joace rolul principal în gestionarea situației delicate din zonă. Misiunea EULEX care și a atins deja capacitatea inițială de operabilitate este un prim pas important în această direcție, deoarece este nevoie de asistență și coordonare pentru a asigura, în primul rând, un climat de cooperare interetnic care să permită reîntoarcerea la un nivel de viață normal. Trebuie asigurată protecția tuturor minorităților din Kosovo, inclusiv a minorității sârbe, trebuie întărite instituțiile pentru a evita haosul și a asigura o dezvoltare stabilă, trebuie restituite proprietățile și asigura dreptul la întoarcere al refugiaților. Instrumentele financiare de care Uniunea dispune, în special instrumentul de preaderare, trebuie folosite pentru a facilita dezvoltarea socio economică, creșterea transparenței și reconcilierea între comunitățile etnice. Kosovo nu trebuie, în niciun caz, să fie izolat de procesele europene. Trebuie să se bucure de perspectiva europeană în context regional. Trebuie să aplicăm aceleași standarde în toată regiunea. Ceea ce se cere altor țări din zonă trebuie să se aplice și pentru Serbia și Kosovo. Este nevoie ca Uniunea Europeană să insiste pentru reluarea dialogului dintre Pristina și Belgrad. Consider că actuala formă a rezoluției nu reflectă tot spectrul de poziții din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene față de Kosovo. De aceea, delegația României din Grupul PPE DE, cu excepția reprezentanților de naționalitate maghiară, va vota împotriva acestei rezoluții.